forseti vill geta þess að atkvæðagreiðslur verða þegar að loknum dagskrárliðnum störf þingsins jafnframt verða atkvæðagreiðslur eftir hádegi á nýjum fundi svo gera megi áttunda mál á dagskrá að lögum